Señora presidenta, vicepresidenta Jourová, como sabe, tengo el honor de presidir la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que debate sobre el cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea Estado de Derecho, democracia, que no es la regla de la mayoría, sino el respeto de las minorías, del pluralismo político y del derecho de la oposición a disentir, pero que requiere separación de poderes e independencia del poder judicial. Por eso, lamentablemente, tuvimos que poner en marcha lo previsto en el artículo 7 en relación con Hungría. Y, de nuevo, con Polonia, que es la que ahora nos ocupa. Porque en Polonia hemos visto una acumulación de reformas legislativas que amenazan seriamente la independencia del poder judicial la Oficina Judicial, la Cámara Disciplinaria, que ha sido declarada inconstitucional e incompatible con el Derecho europeo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y las amenazas de sanciones a los jueces que se atreven a discrepar, cuyo testimonio dramático hemos escuchado en este mismo Parlamento Europeo. Por eso, todo nuestro apoyo para proseguir y para garantizar que lleva usted a cabo el mandato de la Comisión LIBE de que exista un mecanismo marco permanente framework for fundamental rights, democracy and Rule of Law que sea objetivo, permanente, comprensivo, que involucre a todos los Estados miembros y que, con carácter periódico, revise el cumplimiento de los principios proclamados en el Derecho europeo y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No podemos consentir, en ningún caso, que exista lo que se ha calificado como un constitutional breakdown es decir, un anticonstitutional populist backsliding en ningún Estado miembro de la Unión Europea.